Pani Przewodnicząca! Ja bardzo się cieszę, że ten fatalny pomysł wprowadzania kolejnego podatku upadł. To jest zwycięstwo podatników. Każdy grosz wyrwany wam, którzy marnujecie pieniądze podatników, żyjecie z nich i je bezsensownie rozrzucacie po świecie, jest zwycięstwem podatników.

Jeśli po raz kolejny słyszę, że chcecie więcej pieniędzy na szpitale, na szkoły itd., brakuje wam pieniędzy na szpitale i szkoły, skasujcie bezsensowne programy jak Erasmus, to będziecie mieli więcej pieniędzy na szpitale i szkoły.

to będziecie mieli pieniądze na szkoły dla europejskich podatników.